Zunächst bin ich darüber froh, dass wir das seit 1996 bestehende Lobbyistenregister des Europäischen Parlaments in Transparenz Register umbenannt haben. Ich finde es bedauerlich, wer sich alles registrieren lassen muss, um einen einjährigen Hausausweis zu erhalten unter anderem öffentliche Einrichtungen und auch Körperschaften des öffentlichen Rechts. Nach wie vor habe ich dafür Verständnis, dass sich ein Anwaltsverein registrieren lassen muss, weniger Verständnis habe ich dafür, dass sich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die von vornherein nicht parteipolitisch tätig werden darf und auch nicht parteipolitisch tätig wird, auch registrieren lassen muss.